Kończy ona 4 lata dyskusji poświęconych rozporządzeniu w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Jest to tak naprawdę debata dotycząca niezbywalnych praw konsumenta do informacji.

Rozporządzenie przynosi unijnym konsumentom wyraźne korzyści, jest ważnym krokiem w kierunku zapewnienia tego, by produkty żywnościowe nabywane w Unii Europejskiej zawierały jasne, czytelne i użyteczne informacje. Do pomyślnego wyniku naszych negocjacji w niemałym stopniu przyczyniło się konstruktywne nastawienie właśnie Państwa, Parlamentu.

Oczywiście dziękuję także wszystkim poprzednim prezydencjom, a było ich sześć. To ich praca utorowała drogę do kompromisowego pakietu, który mam nadzieję jutro będzie przedmiotem głosowania.

Wszystkie te trzy instytucje były w stanie osiągnąć bardzo ważny kompromis w wielu kwestiach etykiety będą czytelniejsze, ponieważ ustanowiono minimalny rozmiar czcionki, żywność pakowana będzie odtąd musiała zawierać informacje o wartościach odżywczych, będą także umieszczane obowiązkowe informacje na temat alergenów, a żywność nieopakowana, zwykle sprzedawana w drodze osobistego kontaktu między sprzedawcą a konsumentem, będzie podlegała bardziej elastycznym zasadom ustanawianym w państwach członkowskich. Aby nie obciążać nadmiernie małych i średnich przedsiębiorstw, z obowiązków dotyczących etykietowania zwolniono żywność nieopakowaną, a także produkty wytwarzane ręcznie lub w małych przedsiębiorstwach. W przypadku sprzedaży na odległość niemal wszystkie informacje będą musiały być podawane przed ostatecznym dokonaniem zakupu. Udało nam się również osiągnąć pośrednie kompromisy w odniesieniu do trzech kwestii związanych z etykietowaniem, na temat których Komisja prowadzi dalsze prace. Kwestie te dotyczą napojów alkoholowych, określania kraju pochodzenia dodatkowych rodzajów żywności oraz podawania informacji o obecności w danym produkcie żywnościowym izomerów transkwasów tłuszczowych. Komisja przedstawi sprawozdanie dotyczące tych zagadnień w ciągu trzech lat od wejścia w życie rozporządzenia, a w stosownych przypadkach może również przedłożyć własne wnioski ustawodawcze.

Rozporządzenie to zapewnia konsumentowi szereg korzyści zwiększa przejrzystość, a dzięki uproszczeniu obowiązujących wymogów w zakresie etykietowania, pomaga poprawić egzekwowanie unijnego prawa.

Mamy nadzieję, że po zwyczajowej weryfikacji tekstu przez prawników, lingwistów Rada będzie mogła go przyjąć na początku października. Oznaczałoby to, że akt mógłby zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przed końcem października bieżącego roku.